Eso era un mandato que ya estaba en los Tratados de Roma y, por eso, los coordinadores y quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento a todos pero, muy especialmente, a los señores Jáuregui y Duff hemos acordado una enmienda 2 que mañana se votará, y yo espero que la apoye esta Cámara, precisamente para que este tema, esta cuestión del procedimiento electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo podamos resolverlo próximamente. Me parece que con eso eliminaríamos este tipo de interrogantes. En su intervención, el señor Trzaskowski ha hablado de la necesaria representatividad de esta Cámara, y este es un factor que la mayor parte de los intervinientes, el Vicepresidente Šefčovič entre otros, han puesto de manifiesto. Estoy de acuerdo y lo decimos en el informe en el apartado 1, con que los 18 entren en bloque, porque, si no fuera así, perderíamos la representatividad. Y para que entren en bloque, para cumplir ese acto de justicia política que es el acuerdo de Lisboa, Señorías, tenemos que ser pragmáticos, porque una situación transitoria y excepcional requiere también situaciones o soluciones transitorias y excepcionales. Y por eso, yo no lo oculto, a mí no me gusta la posibilidad de que en esta Cámara entren diputados que no han salido de las elecciones del año 2009 lo digo con toda claridad en el apartado 2 pero si tengo que elegir entre eso y que no entren los 18 o buscar una solución pragmática y que entren los 18 y cumplamos, por tanto, el acuerdo de Lisboa,